Frau Präsidentin! Es hat Sinn, wenn Ärzte, Ingenieure und Fachkräfte im Binnenmarkt mobil dort arbeiten, wo Bedarf ist. Die Anerkennung von Berufsqualifikation darf aber nicht Hand in Hand mit Qualitätsverlust gehen, d. h. die Arbeitgeber brauchen Transparenz, ein aussagekräftiges Bild über die Ausbildung, Lehrgänge und Praktika derjenigen. Der Fachkräftemarkt in der EU wird allerdings allein so nicht gelöst werden und schon gar nicht durch eine Akademikerrate von 40 wie es die Strategie Europa 2020 vorsieht.

In der EU deckt sich die Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht mit der Berufsqualifikation der Bürger.